Zrównoważony rozwój dotyczy w równym stopniu każdego z trzech filarów środowiskowego, gospodarczego i społecznego.

Jednocześnie jednak muszę zauważyć, że osiągnięcie tych celów nie rozwiąże wszystkich problemów świata nie możemy przepisami unijnymi ingerować w tak szczegółowe dziedziny życia jak sposób odżywiania się ludzi. Nie mogę zgodzić się na zapisy dotyczące konieczności redukcji hodowli zwierząt tucznych, redukcji konsumpcji mięsa czy też ograniczeń dla paliw rzepakowych. Zadziwiające, że projekt ingeruje również w prawa reprodukcyjne i seksualne oraz chce wpływać na politykę migracyjną państw. Unia Europejska nie powinna tworzyć recept na życie, wiara w to, że regulowanie każdej dziedziny może naprawić problemy świata, jest naiwna, dlatego też nie możemy poprzeć tego sprawozdania.